Un vero europeo deve sentirsi italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, eccetera, ma deve sentirsi anche con orgoglio e convinzione europeo e perché questo avvenga il momento elettorale è di particolare importanza. I più hanno già sottolineato quindi sotto questo profilo, il valore decisivo dell'indicazione di un partito e di un simbolo e l'indicazione di un Presidente della Commissione questo non sarà scritto sulla scheda elettorale, ma sarà indicato dai partiti. Ma io vorrei anche sottolineare piccole cose che sembrerebbero piccole a prima vista, come per esempio l'indicazione di una data precisa in cui si dovrà votare in tutti i paesi contemporaneamente e l'indicazione contemporanea dei risultati, piccoli elementi che peraltro sottolineano questo senso di appartenenza all'Europa. Ma soprattutto vorrei indicare un'altra questione importante, cioè che l'anticipazione della data del voto non è soltanto un elemento che garantisce una migliore efficienza della Commissione, ma che consente anche alla sovranità popolare di rendersi conto che è sovranità popolare. Cioè non avrà bisogno di aspettare mesi per vedere il risultato del voto, ma lo vedrà subito se riusciremo ad attuare ciò che la relazione Duff propone e vedere subito il risultato significa dire io conto, io ci sono, io sono europeo.